Ritengo che questa vergogna non possa più essere consentita.

Ho presentato delle interrogazioni insieme ad alcuni colleghi su questa tematica perché l'Unione europea deve agire da questo punto di vista e riportare il calcio a quello che è. Diamo un calcio alla violenza, non accettiamo mai più la violenza nel calcio!